Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, votre proposition de directive TVA va dans la bonne direction pour au moins deux motifs.

Je voudrais simplement vérifier auprès de vous qu'il en est ainsi de la filière cheval.

Il n'y a pas de risque de concurrence déloyale en cette matière.

Je voudrais donc vérifier auprès de vous, Monsieur le Commissaire, que cette filière peut effectivement bénéficier, si tel est le souhait de l'État membre, d'un taux réduit. C'est la compréhension que j'ai de votre proposition, et je vous remercie pour la réponse que vous nous apporterez.